Señor Presidente, ciertamente, las PYME tienen la ventaja de ser flexibles y ágiles y de estar próximas al cliente, lo que les permite tomar decisiones de una forma mucho más rápida. Se trata de cualidades muy importantes en épocas de crisis, cuando la rapidez en la capacidad de respuesta es vital. Por otra parte, como bien sabemos, conforman más del 90 de nuestro tejido empresarial y son un valioso modelo que debemos mantener, porque los efectos de que una gran empresa quiebre o se deslocalice son mucho más devastadores, sobre todo en términos de empleo. Por ello, y muy especialmente desde los poderes públicos, no podemos permitirnos poner palos en sus ruedas.

Queridos colegas, las PYME europeas necesitan urgentemente que se traslade la firme voluntad política recogida en la Small Business Act de mejorar su acceso a la contratación pública a medidas operativas concretas y reales. Nos felicitamos por las medidas que han emprendido algunos Estados miembros, tales como la división de las licitaciones en lotes o la mejora del acceso electrónico a la información, a partir de sitios web centralizados y páginas web interactivas, pero pensamos que no es suficiente. Desde esta Cámara debemos insistir en que los responsables de la contratación pública de las diferentes administraciones incorporen en los pliegos de condiciones disposiciones que permitan una discriminación positiva de las PYME y eliminen aquellas cláusulas contractuales